Frau Kollegin, natürlich müssen wir auch dafür sorgen, dass es Sicherheitsnetze für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer innerhalb der Europäischen Union gibt, damit sowohl von ausländischen Investoren als auch von europäischen Unternehmen kein Lohndumping betrieben wird. Leider muss ich feststellen, dass auch Unternehmen in meinem Heimatland, Kolleginnen und Kollegen aus Rumänien und Bulgarien zu nicht akzeptablen Bedingungen beschäftigen. Das müssen wir ändern!